Nachdem es hier doch einen breiten Konsens gibt, hoffe ich, dass wir morgen auch bei der Abstimmung diesen Konsens finden und die Kommission unterstützen können. Denn wenn wir gemeinsam vorgehen die Kommission und das Europäische Parlament wäre das sicherlich sehr vernünftig.

Nur werden wir auch grenzüberschreitende Bürgerbeteiligung haben müssen. Denn wenn wir grenznahe Lagerstätten haben, dann kann man ja nicht sagen, hier ist die Grenze, das geht die anderen Bürger nichts an.